koma störfunum hér í farsælan farveg á nýjan leik og hvetja þingmenn alla úr öllum þingflokkum bæði meiri og minni hluta til að leggjast á árarnar um að nýta þá nefndaviku sem í hönd fer til að byggja brýr á milli manna í þessu viðkvæma og heita deilumáli sem hér hefur sundrað mönnum og sett þinghaldið í þá upplausn sem við urðum